Nu este prima oară când discutăm aici despre necesitatea unei strategii europene pentru integrarea romilor și, din păcate, am văzut și astăzi în cadrul dezbaterilor cum acest subiect este exploatat electoral și politic, depărtându ne tot mai mult de la obiectivul fundamental al îmbunătățirii

Franța a primit, din păcate, de opt ori mai multe fonduri europene decât România pentru incluziunea socială a romilor și, cu toate acestea, tot devine o temă de dezbatere electorală. Problema romilor este o problemă europeană și aș vrea să apreciez aici ceea ce a spus doamna comisar în legătură cu necesitatea solidarității și a eforturilor colective ale țărilor membre.

Cred că este esențial să ne concentrăm asupra stabilizării nomazilor, asigurând copiilor acces la educație și sănătate și oferind părinților lor locuri de muncă.